Először is szeretném elismerésemet kifejezni a jelentéstevőknek a kiváló munkáért és szeretnék köszönetet mondani a biztos uraknak a figyelemreméltó, értékes gondolataikért. Néhány esztendővel ezelőtt egy atyai jó barátom azt mondta nekem, hogy az életed során mindig azzal a helyzettel találkozol, hogy vagy a probléma része vagy, vagy a megoldásé.

Azt gondolom, hogy a közös felelősségünk, hogy minél inkább a megoldás részévé tegyük ezt a stratégiát. Engedjék meg, hogy egy pillanatra megálljak itt és szíves figyelmükbe ajánljam azt, hogy a stratégia elnevezése már önmagában problémát rejt magában.

Nehéz elképzelni, hogy egy több mint 500 milliós közösség, több mint 500 millió polgár úgy tudjon egy stratégiával, egy koncepcióval a személyes életében felmerülő problémák megoldására receptet adó elképzeléssel azonosulni, hogy számára megfoghatatlan, a személyes életétől

Lehet, hogy nagyon beszédes marketingesek tanácskozásán ez a cím, de nem marketingesekről, hanem hús vér európaiakról van szó.

Megítélésem szerint az egyelőre még a probléma részét képező stratégia sokat markol, keveset fog. Talán az lenne a leglényegesebb, hogyha a legfontosabb kérdésről beszélne, és e tekintetben hadd ajánljam azt a figyelmükbe, hogy megítélésem szerint a regionális fejlesztések megerősítésére van szükség. A regionális fejlesztések megerősítése beruházást, növekedést és munkahelyek teremtését jelenti, márpedig azt gondolom, hogy az embereket leginkább sújtó probléma az az, hogy munkahelyekre, munkahelyekre és munkahelyekre van szükség.